Herr Kollege, ich finde es schon eine ziemlich pauschale Verurteilung, wenn Sie hier behaupten, dass die Menschen in den Alpen bisher ihren Lebensraum zerstört haben. Ich denke, dass die Menschen, die in den Alpen arbeiten, mit sehr großer Begeisterung ihren Lebensraum pflegen und ihren Lebensraum instand halten. Ich möchte also schon, dass Sie das ein bisschen genauer spezifizieren.